hæstvirtur forseti að undanförnu hefur mikið verið rætt um neytendamál út frá mörgum sjónarhornum og víst er að ekki er vanþörf á íslenskir neytendur eru sennilega með þeim umburðarlyndustu í vestur evrópu og þótt víðar væri leitað þetta á ekki aðeins við um matvöru þótt dæmin þar séu mörg heldur á þetta við á mun fleiri sviðum ekki ætla ég í þessari umræðu að far yfir þau öll heldur snúa mér sérstaklega að leigubílaþjónustu hér á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að nokkurs konar kvóti eða einokunarkerfi ríki hvað varðar rekstur leigubíla þarf ekki að kvarta undan þjónustunni almennt séð og hefur hún um margt batnað á undanförnum árum engu að síður eru neytendur allt að því niðurlægðir þegar þá vantar þjónustu á ákveðnum tímum sólarhrings um helgar og í tengslum við aðra frídaga árið um kring það má kannski segja að það sé ekki svo mikið mál á hlýjasta tíma sumarsins en á vetrum er þetta stórt mál mjög stórt mál það gengur ekki að bjóða landsmönnum og gestum þessa lands og höfuðborgarsvæðisins upp á að fá ekki leigubílaþjónustu þegar líða tekur á nótt og um helgar slíkt ástand hefur varað allt of lengi og nú er komið nóg þessa þjónustu verður að bæta fram undan er mikill annatími í tengslum við skemmtanir í aðdraganda jóla árshátíða og þorrablóta þessir atburðir fara allir fram á kaldasta tíma ársins og það verður að fara að bæta þá þjónustu sem í boði er á þessum tíma það gengur ekki að bjóða fólki upp á það að húka í kulda og trekki í þeirri daufu von að með tímanum aumki einhver leigubílstjórinn sig yfir viðskiptavin og leyfi honum náðarsamlegast að setjast um borð virðulegi forseti nú eru fimm hundruð sextíu leigubílaleyfi í umferð en samkvæmt núgildandi lögum eru engin skilyrði fyrir þjónustutíma leigubílstjóra að því frátöldu að í lögunum segir að sá sem stundar leigubílaakstur skuli hafa það að aðalatvinnu á svæðum sem telja meira en tíu þúsund manns þetta gengur einfaldlega ekki upp neytendur eiga að hafa þann rétt að besta mögulega þjónusta sé veitt á þeim tíma sem flestir óska hennar þá býður þessi takmarkaða þjónusta þeirri hættu heim að fólk freistist til þess að grípa eigin bifreiðar í þeirri trú að það komi ekki að sök í undantekningartilfellum að aka undir áhrifum en því miður er það svo virðulegi forseti að allt of mörg umferðaróhöpp má rekja til þess að fólk einmitt keyrir undir áhrifum áfengis

borgaryfirvöld hyggjast gera ef tekin verður upp sú regla munu allir flykkjast út á göturnar á sama tíma og þá stöndum við frammi fyrir enn meiri vanda af þessum sökum hef ég beint þeirri fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra hvort hann áformi að breyta lögum um leigubifreiðar til þess að mæta mikilli eftirspurn eftir leigubílum á mestu háannatímum sólarhringsins um helgar og í tengslum við aðra frídaga